Mineur au moment de son arrestation, torturé pendant sa détention, victime d'un procès biaisé, désormais condamné au comble de la barbarie. Son crime avoir eu l'audace de manifester pour l'égalité des droits, en plus d'être le neveu de son oncle.

L'ONU laisse l'Arabie saoudite obtenir des responsabilités au sein du Conseil des droits de l'homme, les États Unis et la France se disputent le privilège d'être son meilleur allié.